Monsieur le Président, chers parlementaires, à quelques jours de la cérémonie de clôture officielle de l'Année européenne pour le développement, le 9 décembre à Luxembourg, je suis particulièrement heureux d'avoir cet échange avec vous sur cet exemple d'excellente collaboration avec les institutions européennes, impliquant les États membres, la société civile, le secteur privé et tous les acteurs concernés par les questions de développement. Dès le départ, le Conseil et les États membres de l'Union européenne se sont très directement investis dans l'Année européenne pour le développement. Tout d'abord, dans le cadre des travaux préparatoires à l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil, qui a permis de lancer l'Année européenne pour le développement, sur la base d'une proposition de la Commission. Nous étions ainsi prêts, dès le 1er janvier 2015, à célébrer et à vivre cette année sous la devise Notre monde, notre dignité, notre avenir. Ensemble, nous avons mis en place un programme d'activités exceptionnel afin de mettre en lumière les résultats obtenus par l'Union européenne, agissant avec les États membres, en tant qu'acteur mondial et premier pourvoyeur mondial d'aide publique au développement.

Un grand nombre d'États membres ont également organisé dans leur pays une inauguration officielle de l'Année européenne pour le développement, en présence des plus hautes autorités, témoignant ainsi de leur engagement en faveur de la coopération au développement et attirant les projecteurs des médias nationaux. Mais, avant tout, les États membres ont joué un rôle clé dans la mise en œuvre de l'Année européenne pour le développement en rapprochant les activités au plus près des citoyens européens. Nous avons travaillé main dans la main avec les autorités régionales et locales, la société civile, les acteurs de l'enseignement, de la culture et de la recherche, tous ces partenaires qui, d'une manière ou d'une autre, partagent un sentiment de responsabilité et de solidarité. Nous avons naturellement aussi associé le secteur privé, parce que son rôle est primordial et que le développement est une responsabilité qui nous incombe à tous. Nous avons fait la part belle aux médias sociaux et aux supports numériques, qui ont permis d'atteindre un des groupes cibles prioritaires, à savoir la jeunesse.

2030. De très nombreux jeunes s'engagent activement, mais il était indispensable de continuer à les soutenir, à les informer dans leur démarche, et de susciter l'intérêt de ceux qui se sentent encore moins concernés. L'année 2015 aura été une année emblématique et riche en événements internationaux directement liés au développement durable l'Exposition universelle de Milan, l'Assemblée générale des Nations unies au cours de laquelle les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 ont été adoptés la conférence sur le financement du développement à Addis Abeba, la conférence sur le changement climatique en ce moment même à Paris pour n'en citer que les plus importants. Ce sont autant d'événements qui ont servi de caisse de résonance à l'Année européenne pour le développement et ont permis à l'Union européenne de porter son message avec force et conviction.

Les nombreux débats que nous avons eus dans cette enceinte ces derniers mois, notamment sur la migration et la crise des réfugiés, l'ont de nouveau démontré, s'il en était besoin.

J'ai eu l'occasion de le dire, lorsque nous avons débattu précisément du développement durable, il y a quelques mois. La lutte contre la pauvreté et contre le désespoir qui poussent les gens à quitter leur pays dans les pires conditions doit rester une grande priorité. Cette année nous aura permis de sensibiliser l'opinion publique aux avantages de la coopération au développement, non seulement pour les bénéficiaires, mais également pour les citoyens de l'Union, et de mieux faire comprendre le concept de la cohérence des politiques au service du développement. Malgré les temps difficiles que nous traversons, les citoyens européens nous disent qu'ils sont largement favorables à la coopération au développement et qu'ils demeurent solidaires de nos partenaires les moins favorisés. Nous devons tout faire pour que cet état d'esprit reste vivant et continuer à traduire cette volonté de solidarité par des actions concrètes. Je voudrais remercier, ici, d'abord le Parlement européen et, tout particulièrement, Mme McAvan et ses collègues de la commission du développement pour la contribution qu'ils ont apportée au succès de cette Année européenne. La semaine prochaine vous serez, Madame, avec nous, à Luxembourg, pour clôturer cette année. Je tiens également à me féliciter, ici, de l'esprit de coopération interinstitutionnelle qui a permis de mettre en route, dans un calendrier très serré, une déclaration conjointe du Parlement, de la Commission et du Conseil, qui représente l'héritage de l'Année européenne pour le développement. Cette déclaration sera symboliquement signée à Luxembourg le 9 décembre pour, précisément, perpétuer l'esprit de cette Année et encourager les institutions européennes et les États membres à continuer leurs efforts de sensibilisation des citoyens européens au delà du 31 décembre